samkvæmt fyrstu málsgrein tuttugustu og þriðju grein stjórnarskrárinnar tillagan hljóðar svo alþingi ályktar að veita samþykki til þess að fundum þingsins verði frestað frá tólfta júní tvö þúsund og sjö eða síðar ef nauðsyn krefur til septemberloka